Señor Presidente, señora Mogherini, señor Timmermans, no dudo de su buena voluntad, faltaría más, pero incluso la retórica llega tarde en todo esto. El señor Pittella ha sido muy elegante, pero yo no creo que sea solo miopía por parte de los Estados miembros. Estos saben desde hace mucho tiempo que las personas refugiadas mueren también en la travesía africana y saben, por supuesto, que un desarrollo integral y sostenible de África es justo y necesario para África. Lo saben desde hace mucho tiempo y no han hecho nada —bueno, desgraciadamente, han hecho mucho, demasiado—. Así que me gustaría preguntarles ¿con qué garantías cuenta la Comisión Europea?, ¿cómo van a conseguir que los Estados miembros cambien su política exterior, comercial, económica, militar y cultural hacia África? Porque en realidad se trata de esto.